fram umræða utan dagskrár um dóm hæstaréttar um skipulag flóahrepps málshefjandi er háttvirtur þingmaður ragnheiður e árnadóttir umhverfisráðherra svandís svavarsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund